Der sexuelle Missbrauch von Kindern im Internet ist ein abscheuliches Verbrechen. Täglich werden Bilder und Videos von missbrauchten Kindern hochgeladen.

70 der Kinder darauf sind unter zehn Jahre alt, und das Schlimme ist, die Bilder und Videos werden nicht gelöscht. Das heißt, dramatische Situationen bleiben für Kinder ein Leben lang erhalten.

Es gibt einen Straftatbestand, der sexuelle Chats zwischen Erwachsenen und Kindern im Internet darstellt.